Die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat gesagt Ich fühle mich von der Leidenschaft, der Überzeugung und der Energie der Millionen junger Menschen inspiriert, die ihrer Stimme auf unseren Straßen und in unserem Herzen Gehör verschaffen. Ich kann Ursula von der Leyen nur dabei unterstützen, dass sie den Weg mit uns gemeinsam geht. Wir wollen klimaneutral werden, und wir wollen auch das Ziel der Europäischen Union für das Jahr 2030 erhöhen. Ich möchte uns aber alle gemeinsam davor warnen, uns sozusagen nur noch in Selbstbeschimpfung zu üben. Die Europäische Union ist auch bisher schon Vorreiter beim Klimaschutz. Wir haben, soweit ich das sehe, als einzige große Wirtschaftsgemeinschaft der Welt, als einziger großer Emittent, schon Gesetze beschlossen, die das, was wir in Paris versprochen haben, übererfüllen. Das reicht nicht aus, und da müssen wir weiter arbeiten. Aber wir sollten unseren Blick stärker auf andere große Verschmutzer richten und überlegen, wie wir in einen Dialog kommen, denn die Diskussion, die wir hier in Europa führen, dass wir schon Gesetze haben, die das Ziel übererfüllen und wir trotzdem noch weiter gehen wollen, erlebe ich leider in anderen großen Ökonomien nicht. Daran müssen wir stärker arbeiten. Und um die anderen zu überzeugen, müssen wir auch einen Weg gehen, wie Ursula von der Leyen das vorgezeichnet hat, wo wir die Betroffenen mitnehmen, wo wir die Industrien dekarbonisieren und die Industrien nicht aus Europa vertreiben. Ich glaube, das ist der richtige Weg Klimaschutz und Arbeitsplätze zusammenbringen. Dann können wir das auch weltweit zum Vorbild machen und uns insgesamt durchsetzen.